To ważny i potrzebny sygnał dla naszych przyjaciół w Nikaragui, którzy walczą o wolność słowa, o wolność demonstrowania, o takie podstawowe prawa, o których mówiła przed chwilą moja koleżanka. Myślę, że trzeba tutaj powiedzieć, że to nie jest wybryk ze strony władz Nikaragui, ale rzecz, która tam dzieje się cały czas. Ten nacisk z naszej strony musi być konkretny.

Chodzi o polityków tego kraju.